Voorzitter, geachte minister president, geachte voorzitter Barroso, geachte commissaris Almunia, ook ik wil graag stilstaan bij de 2020 strategie, want in deze tijd van crisis is het meer dan ooit nodig dat Europa zich inzet voor zijn burgers en hun banen.

Loopt u, Spaans voorzitterschap, met die uitspraken niet voorzitter Van Rompuy voor de voeten? Moet u zich nu, onder het Verdrag van Lissabon als medewetgever een belangrijke partner van het Europees Parlement, niet juist inzetten voor het wetgevende programma?

Moet u niet veel meer dáár de energie op richten? En ook op de interne markt, waar nog veel te verbeteren is. Dat is belangrijk voor ons midden en kleinbedrijf, onze banenmotor. Als het gaat om de 2020 strategie, dan willen wij, PPE Fractie, natuurlijk ook geen vrijheid, blijheid meer, maar concrete voorstellen dan kijk ik ook naar voorzitter Barroso voor een stevige en transparante governance structuur, maar wel met respect voor de subsidiariteit. Dus als het gaat om de pensioenleeftijd, daar gaat Brussel niet over. Moet Brussel gaan beslissen over hervormingen op de arbeidsmarkt of in het onderwijsstelsel in de lidstaten?